Troisièmement, la cohésion doit également se décliner pour résorber les fractures économiques et sociales les plus graves au sein d'un même territoire au profit des zones urbaines déshéritées ou, en direction des zones rurales en difficulté ou très mal desservies en raison de handicaps structurels comme le sont, par exemple, les îles.